Panie Przewodniczący! Podejmując temat wspólnej polityki zagranicznej, nie sposób pominąć kwestii naszych skomplikowanych stosunków z Rosją. W ostatnim czasie kraj ten bezceremonialnie torpeduje unijnie inicjatywy w ramach Partnerstwa Wschodniego czy w Azji Środkowej. Wyraźną niechęć Moskwy daje się zaobserwować także wobec niektórych państw Wspólnoty. Szczególnej krytyce poddaję rosyjską politykę wykorzystywania instrumentów handlowych i energetycznych do wywierania nacisków i szantażu w relacjach międzynarodowych. Ubolewania godnym tego potwierdzeniem jest ubiegłotygodniowa wypowiedź prasowa rosyjskiego przedstawiciela w Brukseli. Nie podzielam argumentacji o konieczności wzmacniania wspólnej polityki obronnej. Ogromna większość państw członkowskich realizuje te cele za pośrednictwem sojuszu północnoatlantyckiego. Podobnie nie widzę powodów, dla których Unia miałaby występować w charakterze stałego członka na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.